Predsedujoča, hvala lepa za besedo. Pozdravljena gospa ministrica, pozdravljeni kolegi ter tisti, ki nas gledate za malimi zasloni. Zdaj, gospa ministrica, vi ste na izredni seji trinajstega maja, pred enim tednom, dejali, vas citiram. Rekli ste, da se pripravlja zakonodaja glede dopustnosti komuniciranja z javnostjo. "Zdaj, jaz za to ne vem, jaz zdaj za to ne vem." In še drugi vaš citat: "Vem, da je bilo o tem govora, brala sem v medijih. Še enkrat. Na Ministrstvu za pravosodje tega ne pripravljamo." Jaz sem si še pol enkrat prebral zapisnik prve izredne seje, ne, Sodnega sveta iz osemnajstega marca. Vi ste dejali, da ste bili prisotni zgolj pri prvi točki. Prva točka je nosila naslov Razgovor z ministrico za pravosodje gospo Andrejo Katič. Zdaj, gospa ministrica, jaz vas dojemam tako, čez vse seje odbora, na katerih se videvamo, kot zelo natančno, dosledno, skorajda pedantno osebo. In jaz skoraj dvomim, da potem druge točke, ki jih bila naslednja za vašo, da niste videli druge da točke: Proaktivno delovanje sodstva na področju odnosov z javnostmi. Ko ste sicer povedali, kako, da ste to spregledali, zdaj v tem zapisniku, pa pod ravno pod to točko piše: "Predvidena je je postopnost proaktivnega delovanja sodnikov, zato na Centru za izobraževanje v pravosodju že potekajo, že poteka izobraževanja za sodnike govorce, tako imenovane medijske sodnike. Ki bodo neposredno komunicirali z javnostjo. Pričakuje pa se tudi sprememba zakonodaje glede dopustnosti komuniciranja sodnikov z javnostjo." Zdaj, glede na to, da ta center, da Center za izobraževanje v pravosodju neposredno spada pod vaše okrilje, ne. Zdaj, kaj to pomeni, da vi ne veste, da vi ne veste, kaj in koga se zdaj v danem trenutku izobražuje? Še zlasti ker gre za neko novo, pa rečemo temu domislico, ne, ki so jo takoj že, bi rekel, pravniki označili kot, domnevno sporno oziroma celo neustavno. Pa me zdaj v tej prvi fazi v zvezi s tem, gospa ministrica, zanima, zdaj, kdo je te kandidate za sodniške govorce izbral oziroma določil, po kakšnih kriterijih in seveda, na kakšni zakonski oziroma podzakonski podlagi, glede na to, da je iz zapisnika sej razvidno, da se šele ta zakonodaja pripravlja. Tako, da vas zdaj uvodoma prosim za te odgovore. Hvala lepa.